Es ist ein europäischer Fall! Es geht um Arbeitsplätze in ganz Europa, und ein deutscher Sonderweg hier wäre nicht richtig. Daher freue ich mich ausdrücklich über die Bereitschaft der Kommission, diesen Fall zu prüfen. Es geht um europarechtliche Fragen in Sachen Wettbewerbsrecht und Beihilferecht. Ja, wir wollen jeden Arbeitsplatz retten! Aber um welchen Preis? Als Anwalt der Bürger und der Steuerzahler ist beim Opel Magna Deal unklar, welche langfristigen Verpflichtungen auf die Steuerzahler zukommen. Der Fall Opel ist auch industriepolitisch fragwürdig. Es wird immer nur den Großen geholfen.

Die Fixierung auf einen Investor war eindeutig falsch. Günstigere und bessere Angebote wurden frühzeitig abgelehnt und zwar seitens der Politik.

Nochmals Es ist richtig, dass die EU Kommission jetzt aktiv wird, auch wenn es der Bundesregierung nicht gefällt. Der Opel Deal ist Augenwischerei, das wird immer deutlicher. Er könnte den teuersten Wahlkampf in der Geschichte Deutschlands markieren.